Susțin această inițiativă, întrucât în perioada actuală, tinerii au posibilități limitate de acces pe piața muncii, iar noile măsuri propuse le oferă oportunitatea de a își dezvolta mai ușor competențele personale și profesionale necesare pentru a se integra mai repede într un mediu intercultural. Pe de altă parte, însă, regret că nu se face o diferențiere concretă și clară între activitățile de voluntariat și cele cu scop lucrativ, remunerabil, lăsând loc de interpretări în rândul acelor organizații care ar putea abuza de acest aspect, cu atât mai mult cu cât propunerea vizează și persoanele în vârstă care doresc să se implice în viața comunității, deci care au deja o vârstă

Consider că, în continuare, ar trebui să ne concentrăm atenția pe inițierea de proceduri amănunțite pentru a face clară această delimitare, evitându se astfel de riscuri ale exploatării muncii celor care doresc să se implice în activități de voluntariat.